Señora Presidenta, el pasado mes de enero, la Comisión Europea aprobó la estrategia para abordar el abandono escolar prematuro, como una contribución clave a la Estrategia Europa 2020, para luchar contra el abandono escolar en toda la Unión Europea y reducir

Curiosamente, no hay en esta estrategia alusión al colectivo de las personas con discapacidad y por eso, en este minuto, quisiera hacer un llamamiento, dado que los días 2 y 4 de mayo, habrá en Bruselas una reunión de todos los Ministros de Educación de los Estados miembros, para poder abordar las estrategias globales en torno a este tema. Solicitaría que se integrara el tema de las personas con discapacidad en esta Estrategia, porque es fundamental para este colectivo de personas en toda Europa poder tener una formación continua y poder así acceder al mercado de trabajo.